compétence forte de la part de la Commission européenne et de l'Agence des médicaments permettant ainsi d'éviter ce qui s'est passé dans un certain nombre d'États membres, comme l'exemple que vous venez de donner avec ce qui s'est passé en France.